Spoštovana podpredsednica, spoštovani kolegice poslanke in poslanci! V Novi Sloveniji smo imeli ob sprejemanju Gradbenega zakona številne pomisleke. Danes, po komaj šestih mesecih, odkar se je zakon začel uporabljati, se v praksi srečujemo z neživljenjskimi in togimi določbami, ki ne pomenijo poenostavitev postopkov, obratno, nalagajo številne nove obveznosti investitorjem ter posameznim zavezancem, ki vodijo postopke po tem zakonu. To smo uvideli tudi v predlogu državnega sveta, ki je prejšnji mesec poskušal odpreti oči vladni koaliciji, ji dopovedati, da je zakon ponekod popolnoma zgrešen. Takšna je tudi določba, da je potrebno pred selitvijo v enostanovanjsko hišo pridobiti uporabno dovoljenje. Tega ni mogoče dobiti, če objekt nima dokončene dokončane fasadne zaščite. Lastnik oziroma uporabnik stanovanjskega objekta tako ne more pridobiti hišne številke in se prijaviti na naslov objekta, dokler ne pridobi uporabnega dovoljenja. S tem lastniku onemogočamo vselitev v sicer dokončano stanovanjsko hišo, ki še nima zunanje fasade, izpolnjuje pa vse ostale zahteve, skladnosti skladno z gradbenim dovoljenjem. Res je, da uporabno dovoljenje uporabniku stanovanjske hiše zagotavlja, da je objekt varen in da ne bo predstavljal tveganja za njegovo zdravje in življenje, pa tudi ne tveganja za okolico. Pa vendar se v Novi Sloveniji sprašujemo, ali je res potrebna takšna določba v zakonu. Vemo, da marsikdo hiti z gradnjo zaradi stanovanjske stiske in nemogočih bivanjskih pogojev, ima pa en sam cilj, to je čim hitrejša vselitev, pa čeprav brez zunanje ureditve, fasade in okolice. Z vselitvijo in prijavo stalnega prebivališča prevzame tudi določene obveznosti, ki jih kot graditelj ni imel. Ministrstvo za okolje in prostor je z obveznim navodilom za izvajanje inšpekcijskega nadzora sicer pozvalo gradbeno inšpekcijo, da v primeru odkrite nepravilnosti najprej izreče ustno opozorilo ter določi ustrezen rok za njihovo odpravo. To pomeni, da nekako priznava, da je zakon dal prevelik poudarek obveznemu uporabnemu dovoljenju enostanovanjskih objektov. Kljub temu pa je minister na naše poslansko vprašanje, ki smo ga prejšnji mesec postavili na to temo, pojasnil, da država predpisuje le bistvene zahteve, kot so mehansko odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, varnost pri uporabi, zaščita pred hrupom ter varčevanje z energijo in ohranjanje toplote. Res nedokončana fasada ne izpolnjuje bistvenega pogoja - varčevanja z energijo in ohranjanja toplote, s tem naj bi kršila tudi evropske zaveze za čim manjšo rabo energije. Stavbe brez fasade naj bi bile razlog, da Slovenija svojih okoljskih zavez ne bo dosegla. Takšnega argumenta ministrstva v Novi Sloveniji ne moremo sprejeti. Ob vseh besedah in obljubah, kako bo vlada poenostavila postopke in zmanjšala birokratske ovire, takšnemu stališču ne moremo pritrditi. Sploh pa neizdelana zunanja fasada ne more biti bistvena zahteva za pridobitev uporabnega dovoljenja v trenutku vselitve v hišo, saj to ne pomeni, da je lastnik ne bo naredil takoj, ko mu bo to dopuščala denarnica. Predlog dopolnitve Gradbenega zakona bomo podprli.